C'est pour cela que l'on a justement mis cette référence de 2011, c'est à dire avant l'annonce de la proposition législative pour éviter la spéculation de la situation dans laquelle un propriétaire de terres qui loue la terre à des agriculteurs, s'il est informé qu'il y a une redéfinition de ce droit au paiement, qu'il retire la terre